Možná jsem se nezúčastnil jednání, na kterých jste si mě nevšiml, ale své návrhy jsem podával tak, jak je to zvykem. Takže to není žádné překvapení, že dávám takové doporučení své frakci, a absolvoval jsem mnoho jednání i uvnitř frakce.